Așa cum știți, Comisia pentru petiții nu ajunge foarte des pe ordinea de zi a plenarei. Cu toate acestea, munca pe care o înfăptuiește această comisie este una extrem de importantă.

Din păcate, aproape jumătate dintre petițiile depuse continuă să fie inadmisibile, deoarece privesc subiecte care sunt în afara competențelor Uniunii și, de aceea, cred că este foarte bună, de aici înainte, o informare suplimentară a cetățenilor asupra Uniunii, în general, și asupra Parlamentului, în particular. De altfel, cred că implicarea Comisiei pentru petiții în organizarea de audieri privind propunerile de inițiative ale cetățenilor europeni, despre care vorbea și comisarul Šefčovič, poate contribui pozitiv la acest proces de informare.